Am susținut și eu raportul dnei Andrikienė, cu atât mai mult cu cât săptămâna trecută am fost într o vizită de lucru în Serbia, o țară cu aspirații europene, unde m am convins cu ochii mei că libertatea religioasă este încălcată. În estul Serbiei, în Valea Timocului, etnicii români nu au acces la slujbă religioasă în limba română mai mult, activitatea bisericii ortodoxe române a fost interzisă. De aceea, doresc să vă aduc în atenție cazul preotului Boian Alexandrovici, de origine română, din satul Malajnica, cel care a construit prima biserică din Valea Timocului unde se slujește în limba română și unde, pe moment, își desfășoară și el activitatea.

Doresc să asigur și pe această cale etnicii români că voi face tot ce ține de activitatea unui europarlamentar, ca abuzurile din partea autorităților sârbe să înceteze.